Asistenta medicală de naționalitate română, în vârstă de 32 de ani, plecase în Italia în căutarea unui loc de muncă mai bun. Și a pierdut viața săptămâna trecută, după ce a fost agresată de un tânăr italian la metroul din Roma. Consider că angajarea în condiții precare de muncă trebuie să devină o preocupare pentru Europa. Femeile sunt concentrate în locuri de muncă prost remunerate și reprezintă marea majoritate a lucrătorilor cu timp parțial din Uniunea Europeană. Exisă totuși unele cazuri în care criza a avut un efect limitat asupra femeilor active pe piața muncii. De exemplu, în România, proporția femeilor care și au găsit un loc de muncă a continuat să crească pe parcursul anului